Dwa lata temu w rozmowie z wysokim przedstawicielem NATO na temat zagrożeń w obwodzie królewieckim, w Kaliningradzie, usłyszałam, że zagrożenie ze strony Rosji wyparowało. to było dokładnie wyrażenie użyte. Myślę, że w obecnej sytuacji nie możemy już sobie pozwolić na błędne oceny, naiwność, iluzje i udawanie, że takich zagrożeń, nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego mojego regionu, dla wolnego świata, nie ma.

Myślę, że polityka salami i udawania, że jeżeli rzucimy jakiś ochłap Rosji, to się zadowoli i my będziemy mogli się zająć innymi sprawami, jest fundamentalnym błędem.

To jest postulat Władimira Putina i powinniśmy uważać w tej chwili, jakie sygnały i gesty przekazujemy stronie rosyjskiej.

Cieszę się z ratyfikacji dzisiejszej, jednoczesnej i wspólnej, ale uważam, że umowa stowarzyszeniowa w jej części handlowej powinna wejść w życie natychmiast.